virðulegi forseti eins og kunnugt er reis ágreiningur á milli sambands íslenskra sveitarfélaga annars vegar og heilbrigðis og fjármálaráðuneytis hins vegar um túlkun á samkomulag sem gert var fjórða desember tvö þúsund og sveitarfélaga ágreiningurinn snýst um fimmtán prósent þátttöku sveitarfélaga í byggingu heilbrigðisstofnana í þriðja tölulið samkomulagsins er gert ráð fyrir að ríkið yfirtaki fimmtán prósenta hlutdeild sveitarfélaga í stofnkostnaði

þrátt fyrir undirritað samkomulag hefur fjármálaráðuneytið krafið sveitarfélögin um greiðsluþátttöku vegna byggingar sjúkrahúsa til dæmis á siglufirði fjarðabyggð og sveitarfélaginu árborg

sveitarfélaga og leitaði álits lögfræðings sambands íslenskra sveitarfélaga niðurstaða hans er skýr að greiðsluskylda hvíli ekki á sveitarfélaginu hvað varðar byggingu sjúkrahússins árborg hefur engu að síður greitt þær fjárhæðir sem fjármálaráðuneytið krafðist því annars hefðu framkvæmdir við sjúkrahúsbygginguna stöðvast greiðslurnar voru og eru með fyrirvara og þátttöku sveitarfélagsins í samkomulagi um að þessi ágreiningur sem er milli ráðuneyta og sveitarfélaga verði settur í gerðardóm ef hann hefði ekki verið leystur fyrir fyrsta nóvember tvö þúsund og fjögur síðan þá er liðið heilt ár og því spyr ég hæstvirtan ráðherra hefur ágreiningur um skiptingu kostnaðar milli ríkisins og sveitarfélagsins árborgar vegna viðbyggingar við sjúkrahúsið á selfossi verið leystur ef svo er á hvern hátt ef ekki hver er tillaga ráðherra að lausn deilunnar